stjórnarráðinu þessari nýju ríkisstjórn er ætlað að halda áfram sínu árangursríka starfi en fyrri ríkisstjórn sömu flokka hafa skilað á liðnum nítján mánuðum og hún mun byggja á þeim góða grunni á grundvelli þeirra skýru markmiða og fyrirheita sem kynnt hafa verið í ítarlegri samstarfsyfirlýsingu stjórnarflokkanna frá júní tvö þúsund og níu og fyrir liggjandi efnahagsáætlunar sem stöðugt er fylgt eftir í samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og fleiri vinaþjóðir hefur á undraskömmum koma náðst gríðarlegur árangur á flestum sviðum samfélagsins árangur sem jafnvel bjartsýnustu menn sáu ekki fyrir árangur sem hefur vakið athygli í öðrum löndum árangur sem erlendir hagfræðingar hafa séð sérstaka ástæðu til að fjalla um hér hafa því orðið stakkaskipti nú hefur reynslan sýnt okkur að það er mikilvægt að hlýða á virta erlenda sérfræðinga og það er mikilvægt að nýta sér alþjóðlega þekkingu á sviði efnahagsmála og stuðning annarra þjóða einangrun veikir okkur en með alþjóðlegum samskiptum treystum við sjálfstæði okkar og efnahagslegan grundvöll og mikilvægar samningaviðræður um hugsanlega aðild íslands að evrópusambandinu eru hafnar okkur hefur tekist að snúa efnahagslífi landsins til nýrrar sóknar innleiða víðtækar aðgerðir til að verja fjárhag heimila og fyrirtækja og tryggja jákvæð samskipti við alþjóðasamfélagið eftir eitthvert alvarlegasta efnahagshrun sem nokkur þjóð hefur gengið í gegnum helstu hagvísar benda til þess að alger viðsnúningur hefur orðið í íslensku efnahagslífi hagvöxtur hefur mælst undanfarna sex mánuði meira en hálfu ári fyrr en reiknað hafði verið með atvinnuleysi er komið í sjö og hálft prósent og er mun lægra en áætlanir gerðu ráð fyrir störfum er aftur farið að fjölga

prósent á rúmu ári og ekki verið lægri í sex ár gengið styrkst jafnt og þétt og hefur ekki verið styrkara í einu hálft ár forsvarsmenn sa as seðlabankans alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri hafa lýst því yfir að kreppunni sé lokið og bjartsýni í samfélaginu eykst á sama tíma hefur farið fram víðtækt uppgjör í íslensku samfélagi gagnvart þeirri stefnu og vinnubrögðum sem viðgengust í atvinnulífi stjórnmálum og stjórnsýslu fyrir hrun og birtast nú í víðtækri uppstokkun á innviðum samfélagsins ég nefni nokkur dæmi um mál sem við höfum komið fram flest með fulltingi alþingis við höfum ráðist í löngu tímabærar breytingar á stjórnkerfinu við höfum afnumið lífeyrisréttindi forréttindastéttanna við höfum innleitt byggðareglu fyrir stjórnarráðið þar á meðal ráðherra og aðstoðarmenn við höfum endurskoðað lög um fjármál stjórnmálaflokka við höfum innleitt réttlátara skattkerfi samkeppnisbætur fyrir börn sem voru þolendur á vistheimilum hafa verið samþykktar baráttan gegn kynbundnu ofbeldi hefur verið sett í forgang meðal annars með samþykkt mansals áætlunar og þannig við kaupum á vændi tugir aðgerða hafa verið innleiddar til að vernda skuldug heimili og þúsundum fjölskyldna hefur verið forðað frá gjaldþroti og eignamissi fjölmargar aðgerðir í þágu atvinnulausra námsmanna hafa verið innleiddar með mælanlegum árangri og velferðaragn hefur verið sett á fót framundan er eitt viðamesta samfélagsverkefni samtímans að þjóðin semji sér nýja stjórnarskrá frá grunni og móti sér nýjan ramma um allt íslenska stjórnkerfið þetta er lýðræðisverkefni sem kallað hefur verið eftir í áratugi og sem samþykkt stjórnlagaþings verður það loks að veruleika þegar ég tók við sem forsætisráðherra fyrsta febrúar á síðastliðnu ári blöstu við ríkisstjórninni viðameiri verkefni en nokkur önnur ríkisstjórn hefur áður fengið til úrlausnar hlutverk okkar var ekki öfundsvert verkin sýna að við höfum svo sannarlega ekki setið auðum höndum og ég vil nota þetta tækifæri og þakka samráð þeirra þennan tíma fyrir frábært starf og stjórnarflokkanna og samvinnu sem við höfum átt í mörgum árum við stjórnarandstöðuna það hefur verið ánægjulegt að sitja með þessum öfluga hópi og koma góðum verkum í framkvæmd ég vil sérstaklega nota þetta tækifæri til að þakka utanþingsráðherrum sem við kveðjum nú fyrir þeirra miklu og góðu störf við erfiðar aðstæður sem þjóðin hefur tekið eftir og metur mikils það gerum við líka stjórnmálamennirnir á vettvangi ríkisstjórna og alþingis frú forseti sá mikli árangur sem náðst hefur er til marks um mikilvæga áfangasigra í glímunni við þá erfiðleika og þau áföll sem íslenskt efnahagslíf og samfélag hefur orðið fyrir viðamikil verkefni eru einnig fram undan sem miklu máli skipta varðandi framtíð þjóðar okkar verkefni sem krefjast samheldni staðfestu og skilvirkrar stjórnsýslu mikilvægur liður í því er að fram fari róttæk uppstokkun í stjórnkerfi hér á landi með fækkun ráðuneyta og einföldun stofnanakerfisins þessi uppstokkun kallar meðal annars á breytingar á ríkisstjórn og því hefur ráðherrum nú verið fækkað um tvo og stefnt er að enn frekari fækkun um áramótin ný ríkisstjórn mun taka til óspilltra málanna þar sem frá var horfið og tuttugu mikilvæg mál hafa verið kynnt sem sérstök áherslumál ríkisstjórnarinnar á komandi mánuðum en þótt viðsnúningurinn sé þegar mikill bjartsýni sé að aukast þá megum við ekki vera andvaralaus við verðum að sýna þolinmæði og þrautseigju við ætlum að byggja traustan grunn til frambúðar fram undan eru erfið niðurskurðarfjárlög þar sem markmiðið er að ná fram fjörutíu og þrjá milljarða bata á milli ára þrír fjórðu hlutum verður mætt með niðurskurði og einn fjórði hluta með auknum skatttekjum í raun er ekki gert ráð fyrir nema átta milljörðum í nýjum tekjum í komandi fjárlagafrumvarpi og þær auknu tekjur fara að mestu leyti til að fylla skarð tekna sem falla niður frá þessu ári gangi þetta eftir hefur ríkisstjórnin á starfstíma sínum bætt stöðu ríkissjóðs sem nemur níu komma sjö prósent af landsframleiðslu sjötíu og átta prósent af þeim bata hefur orðið til gjaldamegin og tuttugu og tvö prósent teknamegin fram undan eru einnig mikilvægir áfangar í uppstokkun stjórnkerfisins þeirra umfangsmestu í lýðveldissögunni ráðist verður í fækkun ráðuneyta úr tólf í níu mun hraðar en samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnarflokkanna gerði ráð fyrir sameining og fækkun stofnana um tuttugu til þrjátíu prósent verður einnig flýtt og umfangsmikil skref verða stigin á þessu ári og því næsta enn frekari skref verða stigin til að bæta stjórnsýsluna meðal annars á grundvelli niðurstöðu rannsóknarnefndar alþingis

stofnun nýrrar þjóðhagsstofnunar er ein af þeim hugmyndum sem unnið er með þá verður flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaganna að veruleika um næstu áramót og undirbúningur að tilfærslu málefna aldraðra fer á fulla ferð nýrrar ríkisstjórnar bíður einnig það risavaxna verkefni að leiða til lykta átökin um auðlindir íslands fiskinn orkuna og vatnið átök sem hafa klofið þjóðina í áratugi en stjórnarflokkarnir hafa unnið markvisst að lausn á undanförnum mánuðum það er grundvallarmál þjóðarinnar á auðlindum til lands og sjávar og að arðurinn af auðlindunum renni til þjóðarinnar fram undan er vonandi sátt um sjávarútvegsmálin ný vatnalög verða vonandi afgreidd fyrir áramót nýr lagarammi um eignarhald á orkufyrirtækjum er í mótun sem og um gjaldtöku vegna nýtingar landsréttinda á stjórnlagaþingi gefst síðan tækifæri til að vinna enn frekar að þessum réttindum þannig að þau verði í eigu þjóðarinnar til frambúðar á komandi vetri verður skuldavandi heimila og fyrirtækja einnig í brennidepli eins og undanfarin missiri eyða þarf óvissu og leiða til lykta þau álitamál sem risið hafa vegna ólöglegra gengislána fullan kraft þarf að setja í úrvinnslu skuldamála á grundvelli samþykktra úrræða og nýstofnað embætti umboðsmanns skuldara mun láta til sín taka áætlanir ríkisstjórnarinnar gera ráð fyrir að embættið fái til ráðstöfunar hátt í hálfan milljarð króna á sínu fyrsta starfsári allt til að bæta stöðu skuldara í baráttu þeirra við vandann sem hrunið olli auk þessa er fjöldi stórra mála í farvatninu sem mun setja mark sitt á haustið og veturinn kjarasamningar eru lausir og knýjandi þörf er á að skapa þar áframhaldandi frið endurskoðanir efnahagsáætlunarinnar hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum eru á dagskrá gjaldeyrishöftin þarf að afnema í áföngum lausn icesave málsins og niðurstaða í stað þeirrar óvissu sem ríkt hefur um gjaldeyrislán bankanna eru mikilvæg forsenda á þeirri vegferð frú forseti ég lít á þann vetur sem nú er að hefjast sem síðasta stóra hjallann í því mikla verkefni sem þjóðin fól samfylkingunni og vinstri hreyfingunni grænu framboði í síðustu kosningum þó verkefnin verði áfram óþrjótandi veturinn er mikilvægur hluti í þeim leiðangri að reisa ísland úr efnahagslegum og siðferðislegum rústum sem sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur skildu eftir en það er full ástæða til bjartsýni með þolinmæði og þrautseigju höfum við hægt og bítandi náð að vinna okkur út úr afleitri stöðu

áður við höfum öll þurft að takast á við vonbrigði þorri íslendinga hefur þurft að búa við verulega skert lífskjör og mikla erfiðleika en við höfum náð miklum árangri sem alþjóðasamfélagið tekur eftir og virðir við erum á réttri leið og okkur ber beinlínis skylda til að halda ótrauð þeirri stefnu sem hefur skilað okkur svo vel fram á við um leið og ég þakka þjóðinni fyrir þá þolinmæði og þrautseigju sem hún hefur sýnt í hremmingum undangenginna missira einnig á þingheim ráðherra starfsmenn stjórnarráðsins og þjóðina alla að ganga einbeitt til þeirra mikilvægu verkefna sem fram undan eru sá vetur sem framundan er verður svo sannarlega ekki auðveldur en lánist okkur að vinna vel úr þeim verkefnum sem þar bíða okkar verður uppskeran ríkuleg við munum uppskera bættan efnahag heimilanna faglegri og skilvirkari stjórnsýslu og nýja stjórnarskrá réttlátari meðferð á auðlindum þjóðarinnar jafnari skiptingu lífsgæða aukin mannréttindi og síðast en ekki síst betra